Señora Presidenta, creo que el informe del señor van Nistelrooij y de la señora Krehl en torno a la política de cohesión es un buen informe que ayudará a los Estados miembros a salir de la crisis y aumentará, sin duda, la cohesión social y el crecimiento económico. Por eso el voto ha sido a favor, lógicamente y, sobre todo, porque se ha avanzado en la posibilidad de

Se ha posibilitado también la creación de regiones transfronterizas se ha aumentado la cofinanciación, especialmente para las regiones con mayores dificultades y también para las regiones en transición, y se va en la línea de la concentración temática que marcan los mismos objetivos de la Estrategia 2020. La macrocondicionalidad ha quedado muy descafeinada y, por lo tanto, no será un impedimento para poder acceder a los fondos.